Was aber zunehmend verwundert, ist, dass dieses Haus sich damit begnügt, sich gegenseitig der Werte zu versichern. Gestrige Umfragewerte aus Russland sollten uns viel mehr zum Nachdenken herausfordern. Danach wünscht sich die russische Bevölkerung ein modernes Land mit einer stabilen Wirtschaft, die für mehr als Rohstoffexporte steht.

Deren Anteil hat sich nicht nur halbiert, sondern ist vor allem in den Teilen des Landes mit engen Kontakten zur EU niedrig. Die damit verbundenen Fragen sollten wir hier diskutieren, auch im Hinblick auf die Werte von Demokratie, gesellschaftlicher Teilhabe und die geäußerten Sichten auf die Wahlen und die politischen zivilgesellschaftlichen Aufbrüche in der russischen Föderation, gerade auch vor dem Hintergrund der so widersprüchlichen Erfahrungen der russischen Menschen mit der Jelzin Zeit des neuen Russlands.